Ich möchte Herrn Saryusz Wolski die Frage für Herrn van der Stoep stellen. Wie beurteilen Sie die Mobilmachung der Truppen durch Präsident Putin und die Lage auf der Krim? Ansonsten wollte ich sagen, ich unterstütze die Initiative mit der europäischen Perspektive sehr stark. Das ist wichtig und richtig. Aber meine Frage bezieht sich auf die Truppen und die Krim.